Par la suite, nous avons créé un fonds. Puis, il y a eu ce rapport Barnier, qui a insisté sur la nécessité de faire jouer la solidarité.

Il faut sans doute que nous ayons plus de souplesse, plus de flexibilité pour cette mise en œuvre, parce que le temps est précieux dans ce cas. Et puis, il y a la prévention.

Or, lorsque ces incendies portent atteinte à la biodiversité, à l'environnement, quand ils touchent à ce qui est le plus précieux pour les hommes, c'est à dire leur patrimoine, leurs biens, leur maison, lorsque malheureusement cela fait disparaître des vies humaines, on n'a pas le droit de ne pas prévoir cette prévention.

Il faut que cela cesse, et pour cela il nous faut aussi des moyens financiers.

Tout ceci exige aussi de nous une approche spécifique de nos politiques agricoles et forestières, et de cela, on ne parle pas suffisamment.